Zwei Lager stehen sich seit Jahren unversöhnlich gegenüber, und das hat zur Lähmung der demokratischen Institutionen geführt, die Gewalt nimmt ständig zu, und die IS Terroristen machen sich diese Situation zunutze. Unter solchen Umständen ist die Arbeit von Menschenrechtsaktivisten unerlässlich, sie wird leider systematisch eingeschränkt.

Europa kann eine wichtige Rolle dabei spielen.